Les politiques de développement, Monsieur le Commissaire, ne devraient elles pas remettre les productions agricoles alimentaires au centre des priorités en termes de politique de développement?